financière économique, de se trouver dans une situation difficile. Et puis, il faut aussi constater que dans ces propositions, il n'y a aucune proposition positive comme l'aborde le rapport Berès pour permettre effectivement d'avoir une véritable gouvernance économique au sein de l'Union européenne.